Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, mes chers collègues, l'Europe, ce n'est pas seulement une Union monétaire ou économique. Nos concitoyens attendent d'autres choses, surtout en période de crise économique et sociale.

Par voie de conséquence, on ne peut que se réjouir des propos tenus par le commissaire tout à l'heure et demander à chacun de nos collègues d'insister auprès de son gouvernement respectif pour que le Conseil prenne une position digne. La seule position qui puisse être prise ici d'autant plus que les fonds communautaires sont là, c'est de permettre la poursuite de cette aide alimentaire à laquelle nos concitoyens doivent pouvoir prétendre dans des conditions décentes et dignes. C'est une question de dignité, et c'est une question de solidarité.